Je vous remettrai une lettre d'un élu du Liban, de la région de Tripoli, qui nous apprend que l'Union européenne a financé une station de traitement des déchets qui n'a jamais fonctionné. Pourquoi les donneurs ne contrôlent ils pas?